hæstvirtur forseti síðastliðinn miðvikudag kynnti auðlindanefnd skýrslu sína framtíðarsýn um verndun og nýtingu auðlinda í jörðu og vatnsafl en í henni kemur fram að í ágúst síðastliðnum hafi verið í gildi fimm rannsóknarleyfi í jarðhita vegna orkuöflunar til stóriðjufyrirtækja þessi leyfi eru á hengilssvæðinu kröflusvæðinu þeistareykjum hágöngum og í trölladyngju á reykjanesi og einnig kemur fram í skýrslunni að fyrirliggjandi umsóknir um rannsóknarleyfi vegna jarðhita séu tólf talsins þau svæði sem þar um ræðir eru brennisteinsfjöll fremri náma gjástykki grændalur kelduhverfi kerlingarfjöll krýsuvík og torfajökulssvæðið og það er svo sem ekki tilefni til að rekja hér í löngu máli þá vaxandi andstöðu sem áform orkufyrirtækjanna um orkuöflun vegna stóriðju hafa mætt en vegna þessarar ásóknar hafa áhugasamir náttúruverndarar reynt að finna leiðir til að setja einhver mörk reisa orkufyrirtækjunum einhvers konar skorður í þessum efnum landvernd setti nýverið fram hugmyndir um eldfjallagarð á reykjanesi og það liggur raunar fyrirspurn varðandi þann garð fyrir á þingskjali hundrað níutíu og níu til umhverfisráðherra sem hæstvirtur ráðherra fær tækifæri til að svara vonandi í næsta fyrirspurnatíma alþingis þann sjöunda september gekkst landvernd fyrir málþingi um hugmyndina um eldfjallagarð á reykjanesi í norræna húsinu og þar talaði fyrir hönd umhverfisráðuneytisins ingimar sigurðsson skrifstofustjóri í máli hans komu fram áhyggjur afstöðu háhitasvæðanna vegna ásóknar orkufyrirtækjanna og sagði ingimar mikilvægt að ekki yrði ráðist í framkvæmdir á þeim háhitasvæðum sem ekki hefði verið metið út frá verndargildi og að takmarka yrði útgáfu rannsóknarleyfa jafnt á reykjanesi sem og annars staðar á landinu þar til framtíðarstefna um verndun og nýtingu hefði verið mörkuð slík framtíðarstefna mun verða mótuð á næstu árum verði farið að tillögum auðlindanefndarinnar en það verður þó ekki fyrr en í fyrsta lagi tvö þúsund og tíu sem gert er ráð fyrir að þær tillögur liggi fyrir samkvæmt þeirri skýrslu sem ég áður nefndi nú er það lögum samkvæmt iðnaðarráðuneytið sem veitir leyfi til rannsóknar og nýtingar orku á háhitasvæðum en því ber að leita umsagnar umhverfisráðuneytisins áður en leyfin eru veitt og í máli ingimars sigurðssonar á áðurnefndu málþingi kom fram að í ráðuneytinu lægju fyrir óskir frá orkufyrirtækjunum um rannsóknarboranir og að stofnanir ráðuneytisins hefðu gefið álit í samræmi við hlutverk þeirra og nú væri málið til afgreiðslu í ráðuneytinu af þessu tilefni spyr ég hæstvirtur umhverfisráðherra fyrstu hvaða umsagnir hefur ráðuneytið gefið iðnaðarráðuneytinu vegna umsóknar um rannsóknarleyfi vegna orkuöflunar á háhitasvæðum á tímabilinu tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og sex önnur hver er stefna ráðuneytisins varðandi orkuöflun á háhitasvæðum sem jafnframt hafa hátt verndargildi